Je však nesmierne dôležité, aby sme od diskusií a konštatovaní prešli konečne ku konkrétnym riešeniam, pretože len tie nás posunú v tejto chvíli ďalej. Nevyhnutne potrebujeme jasnú stratégiu, ktorá rast reálne podporí a môže vytvoriť nové pracovné miesta. Len užšia integrácia je šancou na prekonanie súčasnej krízy. Preto navrhujem, aby sme skončili s euroskeptickými debatami a začali spoločne pracovať na lepšej a jednotnej Európe pre všetkých.

Nemôžem preto súhlasiť s rozpočtovými škrtmi, ktoré sa dotýkajú obyvateľov Európskej únie, ale podporujem, aby sme sa zamerali na finančné inštitúcie, ktoré by mali konečne prebrať svoj podiel viny za súčasný stav.